En iedere lidstaat van de Europese Unie biedt waarborgen voor de democratie, voor de rechtsstaat, voor de mensenrechten.

Maar in dit Parlement roept Voorzitter Schulz op tot het inperken van de vrijheid van drukpers door te stellen dat een islamkritische film niet verder verspreid mag worden. Dit Parlement wil vrije discussies van vrije burgers beïnvloeden door anonieme propaganda op internet voor een Europees project tijdens de Europese verkiezingen.

Voorzitter, dit Parlement beschermt helemaal geen grondrechten, zelfs niet het recht van volkeren op zelfbeschikking, terwijl de Europese Unie zich tot een superstaat ontwikkelt, waarin burgers alleen nog een speelbal zijn van ongekozen bureaucraten.

De Nederlandse vlag moet weer in vrijheid wapperen, dan pas zullen de Nederlanders hun grondrechten gegarandeerd zien.